Rivoluzionaria, portò nella costituzione del '18 il diritto all'aborto e il diritto al divorzio, i diritti di autodeterminazione delle donne. In Largo all'eros alato Kollontaj parla dell'amore come di un sentimento profondamente sociale nella sua essenza. Ecco, la rivoluzione, cento anni fa, fu un atto d'amore, che io rivendico come femminista e come comunista, contro la vostra vergognosa equiparazione di comunismo e nazismo sotto l'etichetta di totalitarismo. State paragonando un disegno razziale di sterminio a un'idea di uguaglianza e di libertà che non è sepolta sotto le tragedie e sotto il crollo del socialismo reale. Nel 1917 non fece soltanto irruzione il gruppo bolscevico nel Palazzo d'inverno, fecero irruzione operai e contadini nella storia.